Természetesen igennel fogok szavazni, noha tudom, hogy ez a könyöradomány semmit nem old meg a gazdák számára.

Ezt a válságot, biztos asszony, nem valamiféle természeti csapás, egy cunami vagy hasonló okozta, hanem rossz döntések sorozata és egy alapvetően elhibázott mezőgazdasági politika, agrárpolitika.

Hogy fogják elkerülni a jövőben a hasonló válságot?

A következő kérdésem Ön azt mondta tegnap a bizottsági meghallgatáson, hogy a tagállamok szabadon használhatják fel ezt az összeget.

Megtehetik e a tagállamok, hogy igazságosan osztják el ezt a pénzt, úgy hogy nem az agrobiznisznek adják, nem a nagyüzemeknek, hanem a kisgazdáknak, a családi gazdálkodóknak, akik a legjobban rászorulnak, akiknek a megélhetésük múlik ezen? Ők azok, akik a leginkább súlyos helyzetbe kerültek, és a másik nagy csoport pedig az új tagállamok gazdái, különösen kisgazdái. Hogyan óhajtja felszámolni azt a tűrhetetlen diszkriminációt, ami abból ered, hogy nekünk, például a magyaroknak a piacaink 100 át kellett odabocsátani az Európai Uniónak, és a támogatásoknak a tört hányadát kaptuk. Hogy és mikor fogják ezt az igazságtalanságot és jogtalanságot felszámolni?